Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la discussione intorno alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica è una discussione che appassiona molti e purtroppo spesso ha un forte potenziale di decadimento retorico, per cui molti tra i miei colleghi a volte sostengono posizioni molto forti e molto legate alla tutela dell'ambiente quando parlano in quest'Aula e poi magari vengono invitati a un convegno organizzato dall'industria dell'acciaio in un paese dell'Est e in quella sede, dopo aver detto che bisogna tutelare l'ambiente, dicono che però prima di tutto vengono i posti di lavoro. Allora bisognerebbe trovare un punto di equilibrio, un punto di equilibrio che tentativamente queste due relazioni cercano di raggiungere.

Il primo l'Europa ha storicamente raggiunto ottimi livelli di sostenibilità nell'ambito di uno sviluppo economico capace di tutelare anche l'ambiente, senza bisogno della pistola puntata alla tempia. Lo ha fatto perché è nella nostra cultura imprenditoriale con buona pace degli avversari della cultura liberale costruire un modello di sviluppo intorno all'uomo, certo con dei difetti, ma questa è la modalità con cui i nostri imprenditori lavorano. Allora attenzione a porre vincoli assoluti ai singoli paesi, perché in Europa abbiamo paesi come il mio, l'Italia, che quei vincoli li possono rispettare senza problemi, ma abbiamo anche altri paesi che stanno tentando di ripartire a fatica. Allora diamo un ragionamento all'Europa che sia in grado di parlare di vera sostenibilità, cioè tenuta nel tempo degli investimenti.